Gospođo predsjednice, perači novca ugledni su poslovni ljudi u službi krupnih kriminalaca. Ili je to obrnuto. Svejedno. Postoje zemlje koje nazivamo poreznim oazama i svi se zdušno zgražamo nad njihovim ponašanjem. Nitko se ne zgraža nad ulaganjem anonimnog kapitala iz istočnoeuropskih zemalja, pa i iz Rusije, u ugledne i pravno sređene zemlje Zapada. To je slobodno tržište kapitala. A postoje zemlje u kojima pranje novca nije ni potrebno. Jednostavno donesete novac, po mogućnosti gotovinu, i kupite recimo nekretninu. Država si naplati porez i tu je kraj. Vaš novac je postao legalan. Tek ako vam se dokaže kazneno djelo, pitat će vas otkud vam novac. Inače, ništa. Nužno je donijeti jasan propis na razini Europske unije da takvo ponašanje postane nemoguće.